A potrebujeme tu aj koordináciu na európskej úrovni, aj keď zdravotníctvo iste patrí do suverenity každej krajiny a každá krajina by mala mať svoj akčný plán. Mali by sme teda podporovať aj boj proti obezite a propagovať zdravý životný štýl.